Domnule Președinte, eu de obicei vorbesc despre păduri în Parlamentul European, dar azi voi vorbi despre orașe, pentru că 68 din populația mondială o să locuiască în zone urbane până în 2050. Știm că schimbările climatice cresc frecvența valurilor de căldură. Știm că vom avea variații mult mai mari ale precipitațiilor. În cazul unui oraș care se confruntă și cu un nivel mare de poluare așa cum este Bucureștiul nostru soluțiile ar putea fi crearea unor păduri urbane, realizarea unei centuri verzi, încurajarea grădinilor verticale și a acoperișurilor verzi. Ideea unui oraș inteligent trebuie să cuprindă și partea de sustenabilitate, pentru că trebuie să avem ecosisteme naturale corectate prin coridoare ca semințele să se răspândească ușor. Așa că avem nevoie de investiții europene în acoperișuri verzi, în parcuri, în grădini private, în fațade verzi, care ar putea crea spații suplimentare pentru cetățeni.